Želela bi gospe ministrici in tudi vsem ostalim povedati en primer, ki je spodbuden. Ko sem konec lanskega leta sorodnico obvestila o tem, da se je dvignil cenzus za štipendije, in naj poskusi pač oddati vlogo, je to osemindvajsetega decembra tudi storila, po pošti je poslala vlogo, jaz sem ji sicer takrat rekla, boš pa verjetno kar nekaj časa čakala na odločbo, ker je zdaj kar nekaj zamud, tako se je tudi v medijih slišalo. No, pol me je pa je obvestila, da je odločba bila izdana devetega januarja in vročena štirinajstega januarja, tako da bi pohvalila Center za socialno delo Spodnje Podravje.